Ciò che sta facendo il Consiglio è semplicemente vergognoso siamo di fronte a una direttiva votata con una larghissima maggioranza oramai più di 7 anni fa e non succede nulla. Non è un obiettivo straordinario quello contenuto nella direttiva la presenza delle donne nei consigli di amministrazione del 40 non ha come corrispettivo, ad esempio, la stessa quota in posizioni apicali è rimasta aperta e resterà aperta ancora a lungo la questione della differenza di retribuzione, a parità di lavoro, tra uomo e donna.

Io spero che il Consiglio abbia voglia e dimostri concretamente di volerlo fare di camminare nella direzione giusta, che è quella di rispettare e di dare gambe anche alla direttiva che abbiamo votato.